Il s'affirme d'abord par la directive retour, qui constitue le premier acte horizontal qui harmonise les normes dans les États membres en matière de retour. Elle introduit dans le droit communautaire les dispositions applicables de la Convention européenne des droits de l'homme et sa mise en œuvre permettra l'application des mécanismes de contrôle communautaire destinés à contrôler le respect de l'acquis. Je sais bien que cette directive a pu être jugée parfois, par certains d'entre vous,

Elle constitue néanmoins pour moi un moyen de contrôle communautaire qui permet de contrôler le respect de l'acquis.

pour que certains États membres n'en prennent pas prétexte pour allonger la durée de rétention qu'ils observent actuellement.

Le deuxième texte sur lequel nous allons nous appuyer est celui qu'a adopté le collège le 3 décembre 2008 sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. C'est un texte que, je le souhaite, Monsieur le Président Deprez, la commission LIBE pourra examiner dans des délais, je l'espère, rapprochés, ce qui nous permettra d'avancer dans cette politique nouvelle d'asile. Je rappelle que ce texte comporte des règles claires sur la détention, en pleine conformité avec les droits fondamentaux, et limite la détention à des cas exceptionnels il s'agit des demandeurs d'asile, nous sommes bien d'accord.

La Commission est consciente de la situation difficile qu'affrontent les autorités italiennes en raison des arrivées massives d'immigrés irréguliers et demandeurs d'asile sur les côtes méridionales du pays, et notamment à Lampedusa. Jusqu'ici l'Italie a réussi à donner accès à son territoire, sauvant la vie de nombreux migrants tout en mettant en place une procédure permettant d'examiner les demandes d'asile dans de bonnes conditions. La Commission note d'ailleurs que l'Italie a reconnu un besoin de protection internationale dans la moitié des cas individuels, ce qui démontre d'ailleurs que, dans ces flux, il y a à la fois des demandeurs d'asile et puis, bien sûr, des immigrants irréguliers. Depuis plusieurs années, la Commission dégage des moyens financiers, notamment pour soutenir certains États membres, dont l'Italie. Cela a été le cas du projet Præsidium ou des mesures d'urgence du Fonds européen pour les réfugiés. Et, il y a quelques semaines, la Commission a approuvé une aide d'urgence de 7 millions d'euros. Si l'Italie considère cela nécessaire, la Commission est prête à examiner une nouvelle demande d'aide d'urgence au titre du budget 2009, afin d'améliorer des structures d'accueil tant à Lampedusa qu'en Sicile et sur le continent, et de renforcer ainsi la capacité des autorités italiennes à examiner les situations individuelles des migrants dans de bonnes conditions. Je me rendrai moi même très bientôt à Lampedusa, de même d'ailleurs qu'à Malte, pour examiner sur place la situation. Je suis vraiment conscient aussi qu'une des clés de la solution réside dans l'établissement d'un cadre de coopération solide avec la Libye, pays principal de transit sur les routes migratoires de l'Afrique de l'Est. Et j'appuie les efforts déployés par ma collègue Benita Ferrero Waldner pour aboutir rapidement à un résultat dans la négociation en cours.

Si la directive retour prévoit des règles spécifiques concernant les conditions de rétention, mettant notamment l'accent sur les mineurs et les familles, ces règles communautaires ne s'appliquent pas pour l'instant au territoire de Mayotte. L'Union européenne reconnaît le territoire de Mayotte comme français mais avec le statut de pays et territoire d'outre mer, non comme une région ultrapériphérique. Donc, le droit privé ne s'y applique pas, mais il est un fait que la France doit tenir compte des indications et des demandes du Conseil de l'Europe et je crois savoir que les autorités françaises sont en train d'examiner d'autres conditions d'accueil à Mayotte. Cela étant, il est vrai que le droit européen n'est pas proprement applicable, car le droit de l'Union n'est pas directement applicable dans un territoire qui n'est pas une région ultrapériphérique.

C'est bien pourquoi je vais effectuer ces déplacements pour aller voir sur le terrain comment les choses se passent. Je remercie en tout cas le Parlement d'avoir ouvert ce débat.